včeraj sem jedla popraženo rdečo čebulo in čez bučke, in sicer sem probala eno novo bučko, ki ni, ki nima gladkega ovoja, ampak ima tako pač nagrbančen ovoj in v bistvu sem jo prvič jedla. Notranjost pa je mehka. popražila sem čebulo in potem čez bučke, hkrati sem si skuhala njoke. In potem sem to ful fajn začinila s karijem, sojino omako, posušeno baziliko. In potem sem to vse skupaj zmešala in je bilo zelo, zelo, zelo dobro. Tako da priporočam. Pa taka relativno zdrava stvar je. Pa tudi, če si narediš zraven skledo zelene solate, je recimo ful fajn tudi kosilo. Tako da priporočam. Ka pa si ti jedla za večerjo? Bedel je ob treh zjutraj? Pa ste dobili kako obvestilo, zakaj je zmanjkalo elektrike? ne veš. to je res. Ja. Bliskalo je včeraj zelo. Ja. kako pa se pride iz Maribora do Martnice? Kaj pa je, kaj pa so Pečke? To je hrib? Seveda. Kaj pa imajo na tej koči v Martnici tudi, ne vem, pečejo kake štrudlje? Ker to je relativno pogosta stvar. Si videla mogoče kje, da bi imeli napisano, ali ne? Nisi. Ker to je meni zanimivo in to vedno vzamem na teh kočah. tako ko takrat, ko sva šli na, Ruško kočo, ne, ko so imeli štrudelj jabolčni pa borovničev, pa sva pol enega ena, ena vzeli, ne? No, to, to je recimo stvar meni, ki je super mi na teh kočah, ker naredijo sveže, naredijo domače. Če je borovničev, itak tam naberejo v bližini, borovnice, kar je super. Super. Super. Tako da ... Koliko pa vsega skupaj traja pot recimo od parkirišča pa do vrha Martnice? Verjetno je odvisno od tempa. te si bila zelo pridna. Verjamem. Kratka in intenzivna vadba. Super. Kaj gledalo? Žival? Žival? Ali človek? žival. Kako si pa pol vedela, da te je gledalo, če je bila samo miška? To si čutila torej? čutila si. Okej. Torej nisi ... Ne, ne, ker ... Ne, ker lahko, bi lahko bi videla da bi izza, izza ovinka, pa da bi nekaj zatreslo se. Ja, seveda. Logično. Logično. Ja. Seveda. Pa tišina je, mir, tam se živali pač ... Danes je bilo ravno zanimivo na sprehodu. Z Draganom sva šla sprehajat psa. In on reče naenkrat: "Pazi, pes." Pa midva primeva vsak svojega in ga pripneva na ovratnico, nakar vidiva, da sta bile v bistvu dve srni. In še sreča, da sva ju pač pripeli, ker lahko bi pač, glede na to, da sta oba lovska psa, bi lahko šla za njima in letela in bi jo iskala ne vem koliko časa. Tako da super, da je v bistvu on opozoril na to, ker drugače bi lahko bilo dolgo iskanje psov. Tako da, ko so živali, tam, ko je, to je bilo recimo na tistem delu Stražuna, proti Teznu, kjer je bolj divje, bolj neokrnjena narava je, če primerjaš tu s tem delom na Pobrežju, kjer pač je dosti sprehajalcev in pač je manj živali posledično. Tako da ja. To je pametno se umakniti, jaz bi se tudi. Zanima me, kateri film si gledala nazadnje oziroma kateri te je najbolj prevzel v zadnjem času. Ličila. Ja. Tako. Torej ta Selma Hayek je v bistvu tu igrala lik negativne? Super. Res? Super. Kam? S kom? Super. Super. Jaz mislim, da boš ogromno naredila za sebe in za svojo dušo, se boš sprostila, boš ... Boš kako knjigo si zraven vzela? Imaš kako nagledano mogoče? to pa se zelo zanimivo sliši. A je to kaka o duhovnosti? To je zelo dober nasvet. Ja. To so verjetno stvari, kjer se moramo, to so stvari, ki načeloma v teoriji vsak vsak ve pri sebi te stvari, ampak se je verjetno dobro opomniti, da sam sebe človek opomni na te stvari, ker jih šele na tak način lahko upošteva in implementira v svoje življenje. Ker v teoriji vemo vsi vse. To so relativno neke splošne, niso zdaj to znanstvena fantastika, take stvari, ampak, eno je pa potem to udejanjiti pa živeti to. To pa, to pa je potem druga zgodba in to je zelo dobro, da se take knjige berejo. Mogoče, ne vem, jaz imam zdaj namen med, ko bo jeseni, ko bo malo bolj hladno, imam tudi namen, nekaj knjig prebrati na to temo. čisto tako, vsak v smislu pač, da delaš malo samo na sebi, izveš kaj novega, mogoče razmišljaš o čem. razmišljaš, kaj bi lahko ti spremenil pri sebi, da bi tebi bilo lažje, da bi drugim bilo lažje okrog tebe. Take stvari so super in meni je zelo zanimivo, da v bistvu zelo malokaterega moškega poznam, ki bi kaj takega, bral ali se zanimal. In zelo zanimivo mi je bilo zadnjič, ko sem se z enim fantom pogovarjala, ki je rekel, da bere knjige na to temo, in celo o, na temo ega in zakaj, ma ego tako funkcijo pri nas, na kak način ga kontrolirati, na kak način v bistvu sam sebe nadzirati in ugotoviti, zakaj nas neke stvari toliko, ne vem, zaradi česa ima nekdo tak ego, kaj v bistvu je ozadje za tem. Po navadi je nekaj razlog. Nima nekdo, po navadi je neki strah ali pa nekaj, zato se ali pa nekaj travma, zato navzven kaže tak ego. Ali pač pretiran ali pa pač po drugi strani neka pač v premali količini. Kar se mi zdi v bistvu ful zanimivo. mislim, da je celo dva naslova mi podal, ampak zdaj se dejansko ne spomnim. Lahko ti pol pogledam na pogovor. ker mislim, da imam še shranjenega, ja. Zelo zanimivo, no, tako prav, prav, mislim prav ta del o egu. Ja, o psihi nasploh, o pač osebnostni rasti, ampak ta del o egu mi je pa res zanimiv, ker, to je po navadi povezano s tem, recimo zakaj nekoga neka stvar toliko vznemiri, ne, ker je mogoče bil v preteklosti ali zatiran na nekem področju ali se je mogel dokazovati. Recimo to je zelo pogosto, ne. Če si se ti v preteklosti mogel za nekaj dokazovati in potem, recimo kadar se nisi, si bil kaznovan, imaš ti potem celo življenje, občutek, da se moraš dokazovati. In kadar in posledično kadar ti uspe, imaš pretiran mogoče ego, ne, pretiran odziv, kadar pa ne, pa v bistvu lahko sam sebe zaničuješ ali pa kaj takega. Tako. Tako da bi bil on samo zadovoljen s sabo pa s svojimi dejanji, namesto tega pa pač, je večini pomembno, kako stvar navzven, ne, izpade in, kar je v bistvu zelo, zelo žalostno. Ker v končni fazi, živi se enkrat in kaj? Živiš potem za ostale? Ali bi mogel živeti za sebe, ne? To je v bistvu, to se meni zdi ful problem, pač dejansko se mi zdi to res problematika, ker se mi zdi, da večinoma starši tudi vzgajajo v tem duhu in je to zelo ... V bistvu napačne vzorce, potem se ti prenašajo dalje. Kar kar verjamem, da je težko, ampak ni pa v redu, ne. Tako. Namesto da bi sebe, v sebe se, ja, dejansko to si lepo rekla. Tako. Ja. Saj to pravijo, da s... Ja. To pravijo, da stvari, ki so, v bistvu nas žulijo, moraš, da lahko greš preko njih samo na tak način, da jih podoživljaš in da jih moraš tolikokrat podoživeti, dokler niso razrešene v bistvu. Kar je v bistvu kruto, ampak po drugi strani logično, saj, ker je pač, življenje ni potica, v naravi je na tak način vse, ne. Nič ni samoumevno, nič ni samo od sebe. Ja. Pa velik problem se mi tudi zdi to, opažam včasih, da starši pri vzgoji, svoje neuresničene želje prenašajo in v bistvu dobesedno maltretirajo svoje otroke s tem. Na primer, da imajo fantka, ki pač recimo, ga ne zanima nogomet, in ne vem, njegov ata pa je pač neki nogometaš ali pa ogromen fen nogometa, in potem ga v bistvu, mu forsirajo tisti nogomet, čeprav njega recimo to sploh ne zanima, pa bi on raje, ne bom zdaj rekla ravno balet, ampak, ne vem, recimo, rad bi, ne vem, igral odbojko, rad bi trenirali ples, rad bi plezal. Torej v bistvu forsiranje v tisto smer. Ker pač njemu kot kot, torej kot očetu v mladosti to ni uspelo. In to je, to se mi zdi, ti vzorci se mi zdijo katastrofa. Tako preko pogovorov, ko imam s sodelavci, ki imajo otroke, ko kdaj razlagajo prav tisto z jezo: "Ja, da njega pa to ne zanima, da to pa, da ona ne ve, kaj naj naredi, ampak da to pa njega ne zanima." Mislim, meni se zdi pomembno, da poslušaš otroka. Pač mogoče potem boljše, ne vem, a je smiselno imeti otroke, če ti ne misliš otroka sprejeti takega, kot je, in kar bo, v celoti takega, kot je. Kaj bo njega zanimalo, kaj bo njemu všeč, kaj njemu ne bo všeč, česa bo njega strah. Pač različni smo si in jaz mislim, da to, to se mi zdi katastrofa. Ker v končni fazi, otroka narediti je najlažje, ne. Ampak potem vzgajati pa potruditi se pa osredotočiti. Verjamem, da je težko in da ne uspeš vedno in da spodletiš kot starš, kaka odločitev ali kaj, ampak to v bistvu, tako kot si ti rekla, da nekdo sploh nikoli ne razmišlja o tem, to je največji problem. Ker ne uvidi nikoli tega. To je pa najbolj zanimivo, ja. Ja. Ja, materialnimi dobrinami in ja, take stvari. Ja, to jaz včasih tudi opažam pri kaki kolegici, ki dela in dela in dela in dela in ... Pa se vprašam: "Pa za koga?" Recimo, dela dvanajst ur na dan in ji jaz rečem: ful si pridna." Ne vem, jaz delam osem ur na dan, včasih deset. Večinoma osem. In potem jo pohvalim in mi reče: "Pa saj to ni nič, saj pa eni delajo šestnajst." Ja, pa pa kaj, delala boš celo življenje, ali kaj ti bo na grobu pisalo, ne razumem, kaj imaš od tega, da izključno delaš. Ker kdaj pa boš užival? Še denarja potem na tak način tega zasluženega ne moreš ti, porabiti oziroma izkoristiti v takem smislu, da ti zdaj res uživaš. Ker če ti izključno delaš, tudi na dopustu potem razmišljaš izključno o tem, kako pa tisti čas ne delaš. Ker si preobremenjen s tem in v bistvu obseden s tem delom. In to je stvar, ki jo opažam pri dosti fantih, dosti puncah in jaz tega preprosto ne razumem. A sem jaz tako neambiciozna, ampak res potem se jaz se potem neambiciozno včasih počutim ob nekom. Ker mi reče: "Ja, pa kaj tistih osem ur, kaj te to je? To ni nič." Kako ni nič? Osem ur je ogromno. Jaz bi tistih osem ur, če bi bilo po mojem, jaz bi delala pet ur, šest ur, pa bi ne vem, karkoli drugega raje delala. Pa ne, da nerada delam. Tako, pa ne, da nerada delam, jaz zelo rada hodim v službo, ampak ne vem, ne ni pa, ne more biti pa služba vse. Ne more biti služba življenje. To, to se mi zdi neverjetno, no. Kako je to možno. Tako. Ker leta pa hitro tečejo, če pogledaš, da smo zdaj stari okrog trideset, deset let deset let je že minilo, ko smo bili stari okrog dvajset. Kaj, meni se to zdi malo nazaj. Pa je minilo deset let. Pa se je ogromno stvari zgodilo, pa jaz lahko rečem, da sem jih izkoristila, ampak še vedno bi jih lahko, vedno verjetno obstaja varianta, da bi jih še bolj. Ampak, pač treba je živeti v trenutku in se vsak dan mogoče ali pa vsaj na vsake toliko opomniti pač, da se enkrat živi, da te naj briga, kaj si drugi mislijo, da če nekomu ne paše, mu lahko to rečeš: "Glej, pač meni je to okej, če tebi ni, je to tvoj problem." Tako. Tako, ali pa ... Tako. Ker se ne ukvarjajo, ker ker celo življenje so zamoteni s tem, da izključno delajo, nikoli se ne vprašajo, kdo oni so, kaj njih dejansko zanima ali pa karkoli takega. pa tudi to vtikovanje v druge stvari, to je meni včasih neverjetno. recimo, ravno danes se mi je zgodilo v službi. Me je sodelavka vprašala, nekaj me je vprašala o psički, kam smo šli, koliko časa hodiva povprečno na dan na sprehode in neke take stvari. In potem sem ji rekla, da zdaj zjutraj, da sem jo komaj spravila s postelje zjutraj na sprehod. Ker je zadnje čase bolj hladno in prej je tema, in njej ob petih zjutraj pač še ni iti za na sprehod. Jaz jo pač takrat morem peljati, ker pol grem delat. In jaz njej rečem, da sem jo komaj spravila s postelje. In ona meni reče: "Ja, zakaj? S postelje? Kako to misliš, s tabo spi ali kaj?" Pa sem rekla: "Ja, pač z z mano spi psička, ja. Pač živim z njo." In je ženska dejansko bila totalno zgrožena. In je rekla: "Kaj, in to se tebi zdi normalno?" da me ni vprašala, če sem normalna, kaj je z mano narobe, ker pač psička spi z mano v postelji. in sem, in sem, sem rekla: "Ja, seveda se mi zdi normalno, zato pa to delam." Pač ja, kaj. Sploh nisem razumela, kaj je njen point, ker po končni fazi, če se ona vtikuje v to, bi tudi jaz lahko njo vprašala, recimo, to je gospa s trideset plus odvečnimi kilogrami, jaz bi lahko tudi njo vprašala: si v redu? Se zavedaš, kaj delaš svojim žilam? Se zavedaš, kaj delaš svojemu srčku? Se zavedaš, kaj delaš svojemu telesu?" Mislim, ni moja stvar, koliko kilogramov ima ona, in tudi ni njena stvar, s kom jaz spim. A spi psička z mano ali ne. In dejansko sem se, kar mogla brzdati, da, da nisem znorela. Pač malo me je, malo me je dvignilo, no. Ker, ker je prav tako provocirala v bistvu. Ja. Jaz sem jo hotela vprašati: "Kaj pa je normalno? A ti si merilo za normalno?" Kaj je normalno? Povej mi, kje piše. Pokaži mi en list, razen list od nekega človeka, ki si je pač spet imel ego v nebesih, da je to napisal, povej mi, kje uradno piše, da, kaj je normalno. Prosim. Povej, kje piše to. In, meni je bilo tako absurdno in potem je še mojega sodelavca torej, človeka, s katerim sedim v pisarni, v bistvu še njega nekaj provocirala: "Kaj tebi se to zdi normalno?" Pa je on rekel, on je ravno rekel: "Kaj pa je sploh normalno?" In potem je rekel: "Vsak dela, kaj mu paše." Ker potem se je pa še na njega spravila, zakaj on nima partnerke in zakaj je sam in ... Pač ker ima ona družino, moramo zdaj vsi imeti družino in vsi imeti enega otroka in vsi imeti enega psa, ki je zunaj. Na primer, ne. Tako. In potem ima folk otroke, ker pač jih imajo vsi. Eni se sploh ne vprašajo: "Ali jaz želim imeti otroke? Sem jaz pripravljen dvajset let, živeti življenje, ki bo prilagojeno na to, da bom imel otroke? Imam jaz finančno osnovo? Imam jaz partnerja, s katerim bom vsaj približno podobno vzgajal otroka? Da se ne bom jaz pri dveh letih skregal, po dveh letih skregal z njim? Ali, ne vem, mu dovolim, da se igra s, tistimi, plastičnimi pištolami, recimo, ker tu so polemike." Eni pustijo, eni ne pustijo, na primer. A si ti vsaj približno na podobni ravni, da boš ti skupaj v neki pač harmoniji vzgajal svojega otroka, ali se bosta potem šla, vojne: ti mu to dopustiš, ti mu to ne dopustiš. Saj verjamem, da v vsem se ne moreš strinjati, to je, to je normalno. Tako. Pa neki kompromisi, da se sklepajo. Ne vem, to se meni res zdi zanimivo. Zanima me, katere bi ti rekla, da so tvoje tri najljubše zelenjave. ena izmed najljubših zelenjav je gotovo tudi paprika. Tu bi si delila s tabo, ker paprika je res, to te osveži, tako kot si ti rekla, za različne, čisto različne okuse imajo, glede na različne barve. To je res, to ni lepšega. To lahko samo jem sploh odlično pač. drugo bi rekla bučke. Zaradi tega, ker jih, jaz tako prav, jaz jih prav tako jem ali sveže ali pa si jih popražim. Lahko si jih na žaru spečeš. Tako vsestranske so mi, za omake, za vse. Skratka, bučka mi je, tretja pa bi v bistvu rekla olive. Ne vem, če to spada pod te klasične zelenjave. Pač najraje imam te vložene olive. Zelo dobre so mi polnjene s papriko rdečo. Pa zadnjič sem probala polnjene z mandlji in so bile zelo, zelo dobre. to je sicer vloženo, ampak priporočam. Mene pa zanima, kateri so tvoji trije najljubši sadeži. Definitivno mi je na prvem mestu mango, ker, mi ima res absolutno božanski okus. zdaj, pogosto ga jem samega, mi je pa zelo dobra ena sladica, ti lahko na tem mestu povem, kjer je ena pač dve sestavini sta, ena je mango, ki se ga lahko popraži, lahko ne. Jaz si ga po navadi ne, ker se mi zdi škoda, da bi izgubil kako pač hranilno vrednost. v bistvu se riž skuha in se ga malo posoli. In potem se ta riž da v posodo, čez se prelije neko rastlinsko mleko, verjetno bi šlo tudi s kravjim, ne vem, in se potem te koščke manga da čez. To je prav neka azijska, reč. to mleko se lahko tudi, načeloma recimo lahko je tudi kokosovo, lahko se ga zgosti in je to tako kot taka sladko-slana zelo, zelo dobra stvar. Tako da mango je na prvem mestu. na drugem mestu bi bile borovnice. Všeč mi je, ker niso presladke. na tretje mesto pa bi jaz tudi dala banano. Banana mi je všeč, ker je kremna, v smutijih, recimo lahko je smuti iz nekega zelenja, lahko je iz špinače, ampak če daš zraven pol banane ali pa eno banano, bo naredila tak kremen smuti, prevzela bo okus in bo v bistvu stvari, ki so zelo zdrave in mogoče nimajo najboljšega okusa, bo ta banana dodala vrednost in bo zraven in bo to najboljši smuti na svetu.